Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo di dicembre ha discusso, tra l'altro, della dimensione esterna ed interna della politica migratoria dell'Unione europea. Sulla riforma del regolamento di Dublino non si è ancora trovata un'intesa. Sulla ricollocazione dei migranti, in particolare, resta un'indisponibilità inaccettabile di alcuni Stati membri, cioè il gruppo di Visegrad composto da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, che rifiutano la decisione, che pure è stata presa, di obbligatorietà delle quote di ricollocamento. La mia speranza è che i successi nella lotta al traffico di esseri umani e quindi la riduzione dei flussi irregolari rendano il clima della discussione sulle regole interne più sereno e, quindi, più semplice. Al vertice di dicembre è stata anche affrontata la questione della cooperazione strutturata permanente in materia di difesa.

In realtà è esattamente il contrario una difesa europea forte rafforza la NATO. Ecco perché penso che la PESCO sia una buona notizia per il futuro dell'Unione europea.